Tisztelt Elnök Úr! Bizottsági Alelnök Asszony!

Elkeserítő, hogy rá öt évre egy, a romániai magyar református egyházhoz törvényesen visszaszolgáltatott ingatlan, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium egy megkérdőjelezhető bírósági döntés értelmében újra állami tulajdonba kerül. És azokat a személyeket, akik akkor a jogszabályon alapuló feladatokat látták el, most börtönbüntetés fenyegeti. Felháborító, hogy egy uniós tagállam az általa már intézményesített kisebbség számára biztosított jogot visszavonjon, és a következő probléma az, hogy az újraállamosítás ténye precedenst teremthet. Ezért ez az ügy messzebbre mutat egy kisebbségvédelmi kérdésnél. Az általános jogbiztonságot, a jogszabályokba vetett hitet kérdőjelezi meg Romániában. Ezért bízom benne, hogy a Bizottság végre érdemben fog foglalkozni ezzel az üggyel.